hæstvirtur forseti nefndin hefur fjallað um málið fengið til sín gesti og fengið umsagnir frá persónuvernd og talsmanni neytenda sem bárust á síðasta löggjafarþingi með frumvarpinu er lagt til að lögleidd verði ákvæði um endurnot opinberra upplýsinga frumvarpið er byggt á tilskipun evrópusambandsins um endurnot opinberra upplýsinga en lagt er til að gengið verði lengra í að þrengja gjaldtökuheimildir af upplýsingum úr opinberum skrám og af höfundarétti ríkisins á þeim upplýsingum heldur en gert er ráð fyrir í tilskipuninni á fundum nefndarinnar kom fram að markmið frumvarpsins væri að auka möguleika fyrirtækja og einkaaðila á að endurnota upplýsingar frá hinu opinbera og stuðla þannig að hagvexti og atvinnusköpun en miklir hagnýtingarmöguleikar geta verið fólgnir í að skapa ný verðmæti úr upplýsingum sem eru fyrir hendi í vörslum stjórnvalda þá kom einnig fram að ríkið tekur ekki gjald af höfundarrétti sínum að þessum upplýsingum til að auka enn frekar endurnot þessara opinberu upplýsinga í frumvarpinu kemur skýrt fram að með hugtakinu endurnotkun opinberra upplýsinga er vísað til þess að einkaaðili noti slíkar upplýsingar í öðrum tilgangi en ætlunin var þegar þeirra var aflað af hálfu stjórnvalda heimildin til endurnota byggist á því að aðgangur að upplýsingum sé heimill samkvæmt lögum en takmarkast við að endurnotin mega ekki brjóta í bága við lög og geta þarf uppruna upplýsinganna og hver ber ábyrgð á vinnslu þeirra með vísun til þess hve mikilvægt er að almennt sé byggt á réttum upplýsingum telur nefndin nauðsynlegt að opinberar upplýsingar séu uppfærðar mjög reglulega nefndin ræddi sérstaklega atriði sem snerta höfundarrétt ríkis og sveitarfélaga annars vegar og annarra rétthafa hins vegar á fundi nefndarinnar kom fram að frumvarpinu sé ekki ætlað að gera neinar breytingar á gildandi rétti í þeim efnum nefndin áréttar hins vegar mikilvægi þess að stjórnvöld fari skilyrðislaust eftir þeim reglum sem settar eru í frumvarpinu um að nafn rétthafa sé ávallt tilgreint þegar stjórnvöld gera upplýsingar aðgengilegar almenningi það er síðan á ábyrgð þessa aðila sem endurvinnur upplýsingarnar að gæta að rétti þess höfundar nefndin tekur fram að með ákvæðum frumvarpsins verði almenningi tryggður aðgangur að upplýsingum á kostnaðargrundvelli þannig mun almenningur greiða þjónustugjald fyrir aðgang að upplýsingum sem má ekki vera hærra en sem nemur kostnaðinum við að veita aðganginn jafnframt bendir nefndin á að lögleiðing ákvæða frumvarpsins mun hafa kostnaðarlækkun í för með sér fyrir opinbera aðila að því marki sem þeir hafa hingað til þurft að greiða hærra gjald en sem nemur slíkum kostnaði loks telur nefndin nauðsynlegt að taka

skilyrði fyrir honum nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt guðjón ólafur jónsson sigurður kári kristjánsson og björgvin g sigurðsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins ágúst ólafur ágústsson og guðrún ögmundsdóttir skrifa undir álit þetta með fyrirvara kolbrún halldórsdóttir sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykk áliti þessu undir nefndarálitið rita bjarni benediktsson ágúst ólafur ágústsson birgir ármannsson guðrún ögmundsdóttir kjartan ólafsson og sigurjón þórðarson ég vil hæstvirtur forseti að lokum geta þess að nefndarmönnum hafa borist ákveðnar ábendingar varðandi tæknileg atriði í þessu frumvarpi sem kunna að leiða til þess að málið veri tekið fyrir að nýju milli annars og þriðju umræðu og áskilur nefndin sér rétt til að hafa þann háttinn á